Denn dass 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, sechs Jahre nach dem Beitritt Ihres Landes und vieler anderer mittel und osteuropäischer Länder zur Europäischen Union übrigens ein Prozess, den Sie als Premierminister Ihres Landes selbst eingeleitet hatten, weil ja die Beitrittsverhandlungen in Ihrer Regierungszeit aufgenommen wurden dass 20 Jahre nach der Überwindung der Teilung der Welt in zwei waffenstarrende Blöcke, nach der Überwindung der stalinistischen Diktaturen die Staaten, die 40 Jahre länger unter diesen Diktaturen haben leiden müssen, als der westliche Teil Europas unter den faschistischen Diktaturen hat leiden müssen,

in einem Wahlakt von freier, geheimer und gleicher Wahl einen Repräsentanten der Solidarnośź, einen demokratisch gewählten Regierungschef Polens an die Spitze dieser Versammlung wählen können, das ist in meinen Augen ein historischer Moment, der beweist, dass Europa dieser große Kontinent, in dem sich 27 Staaten zur EU zusammengeschlossen haben tatsächlich etwas repräsentiert, nämlich, dass der Traum von Demokratie und Freiheit Wirklichkeit werden kann, wenn man ihn nicht nur träumt, sondern wenn man sich aktiv dafür einsetzt, wie Sie es in Ihrem Leben getan haben! Deshalb glaube ich, dass Ihre Präsidentschaft auch ein Appell an uns alle ist und dass die Werte, auf denen diese Union gegründet wurde, die Werte sind, die die Diktatoren in die Enge getrieben haben und die Diktaturen überwunden haben. Dass diese Werte Ihre Präsidentschaft begleiten mögen, ist der Wunsch unserer Fraktion.